hæstvirtur forseti ég hef stutt þá þróun sem átt hefur sér stað á undanförnum árum eða það ráðslag að lífeyrissjóðirnir dreifi fjármunum sínum sem víðast og hef ekki lagst gegn því að hluti fjármagnsins sé fluttur úr landi hins vegar finnst mér við þessar aðstæður sjálfsagt að taka slíkar hugmyndir til skoðunar

hvar ætlum við að fjárfesta

að ríki og sveitarfélög notuðu fjármagn lífeyrissjóðanna til uppbyggingar á velferðarþjónustu landsins á innra stoðkerfi í okkar samfélagi þetta er liðin tíð ég hef hins vegar stutt það að lífeyrissjóðirnir

starfsemi á íslandi og þá er ég ekki síst að horfa í stoðkerfi landsmanna þannig hef ég jafnan stutt að keypt séu húsnæðisbréf frá íbúðalánasjóði en þetta hefur nánast verið einasti kosturinn sem ríki og sveitarfélög hafa boðið upp á og þá spyr ég á móti á ríkið að gera umfangsmeira og umsvifameira í uppbyggingu velferðarþjónustunnar á íslandi og eigum við að reyna að kalla fjárfestingar eða fé frá lífeyrissjóðunum til slíkrar uppbyggingar ég væri því fylgjandi alveg tvímælalaust